Señora presidenta, gracias, señor comisario, y también quiero felicitar al ponente por su excelente trabajo. Defiendo profundamente el sistema de preferencias generalizadas porque es una herramienta fundamental de la política comercial para la promoción del desarrollo sostenible en los países menos avanzados. Suprimir aranceles en estos países a cambio de promover la protección de los derechos humanos, laborales y medioambientales, así como el buen gobierno, sin duda alguna ha fomentado un empleo mejor y nos ha permitido luchar contra la lacra de la explotación infantil y contra la corrupción y ayudar a combatir la pobreza.

Por ello, es fundamental la reforma y me congratulo de que vaya a ser receptivo a las propuestas que se incorporan en este informe. Porque es necesario reforzar la eficacia del sistema, el control de su implementación y asegurarse de que se retiran las concesiones como última solución en caso de violaciones graves de los compromisos asumidos. También es necesario establecer obligaciones de diligencia debida y de transparencia a nuestras empresas porque no podemos permitir que se produzca en otros países menos avanzados —aprovechando las menores protecciones laborales y medioambientales— y luego se vendan esos productos en nuestros países a un

Mejoremos la regulación y profundicemos en un sistema que ha funcionado pero que necesita mejorar su implementación.